Spoštovani, predsedujoči, najlepša, hvala za besedo. Proračun je najpomembnejši dokument države. V njem so prihodki in odhodki za leto dva tisoč dvajset in pa dva tisoč enaindvajset. Razumem posamezna ministrstva, da so želela dobiti čim večji del pogače, in razumem, da je bilo treba sprejemati, kompromise, kar pomeni, da je nemogoče upoštevati vse želje. Najprej je treba zagotoviti prihodke v proračun in tukaj se moremo zavedati odgovornosti do naših državljanov, ki vsi poleg podjetij prispevajo v proračun. Zato bi bilo prav, da z našimi prihodki v proračun ravnate odgovorno, transparentno in pa gospodarno. Tako je potrebno ravnati z vsakim evrom v proračunu. Ustvarja se presežek v proračunu, štiristo milijonov evrov bo presežka. Toliko bomo privarčevali, nekatere napovedi pa kažejo na ohlajanje gospodarstva in bi nam, denar prišel prav, ko se bo gospodarstvo začelo, ohlajati. Vsekakor pozdravljam amandma Nove Slovenije, ki je bil sprejet na odboru za finance, kjer gre sicer za zakon o izvrševanju proračuna, da se več denarja namenja za same občine. Glede na to, da vsa bremena, dajemo na občine, je po drugi strani tudi prav, da so dodatno nagrajene. To je vsekakor vredno, pohvale. V proračunu so tudi sicer, nelogične oziroma nesorazmerne postavke. Slovenski proračun v letu dva tisoč dvajset namenja osem milijonov, podpori, zaposlovanju in rehabilitaciji invalidov, za stanovanjsko dejavnost pa namenja tri cela sedem milijona, evrov, za odstranitev cestninskih postaj na, avtocestah pa namenjamo, enaintrideset milijonov, evrov. Je temu treba še kaj dodati? Jaz mislim, da ne. Nova Slovenija - krščanski demokrati kot sredinska stranka zagovarjamo, da je pomembno, da podjetjem proračun in davčna politika pušča dovolj sredstev za njihovo gospodarjenje, da bodo podjetja čim več zaposlovala, da bodo imela podjetja delovna mesta z visoko dodano vrednostjo, da bodo plače čim večje in da pri nas ne bo nihče reven tisti, ki dela. Za revne zaposlene so krive, in to je treba pošteno, povedati, omrežja, ki to državo izčrpavajo in siromašijo, ter tudi podjetja, korupcija, kjer skoraj deset procentov proračuna izgine v privat žepe, in pa draga, neučinkovita država, ki jo praktično trideset let gradijo leve vlade. Zaradi omrežja, korupcije in pa neučinkovite države, ki je dovolila bančno luknjo, smo bili ob polovico našega proračuna. Poleg tega pa je problem te države, da se trideset let ta država samo širi, bohoti in zaposluje, odpirajo se agencije, uradi, dodatno se zaposluje v javni upravi, gospodarstvo pa se izčrpava. V Novi Sloveniji smo pričakovali odločnejše spremembe davčne politike, dobili pa smo zgolj kozmetične popravke. Poleg tega pa povečanja, sektorja trošenja država vlada v svojih proračunskih okvirjih, med leti dva tisoč osemnajst in pa dva tisoč dvaindevetdeset, izdatka sektorja države povečuje za skoraj štiri milijarde. O sami razbremenitvi tistih, ki ta sredstva ustvarjajo, pa skoraj nič. Več denarja bi morali vlagati v raziskave in pa razvoj, ker je to edini način, da imamo v Sloveniji delovna mesta z dodano vrednostjo. Veliko več denarja bi morali nameniti razbremenitvi dela, razbremenitvi, plač, ključno vprašanje bi moralo biti, kako bi več ustvarili v času gospodarske rasti, v času debelih krav, da bi imeli takrat, ko bo obdobje suhih krav. Namesto tega pa pri nas dvesto sedemdeset milijonov, letno namenjamo za denarno socialno pomoč, večinoma zdravim ljudem, tistim, ki bi lahko delali pa ne želijo, kar se mi zdi, da je popolnoma zgrešena, socialna politika. Pod levimi vladami se spodbuja in nagrajuje nedelo, prednost ima tisti, ki se znajde, in ne tisti, ki pomoč resnično potrebuje. Je normalno, da smo na višku krize leta dva tisoč štirinajst imeli, šestinštirideset tisoč prejemnikov denarne socialne pomoči, na vrhuncu gospodarske rasti, pa jih imamo več kot devetdeset tisoč, in to samo zato, ker ta sistem to omogoča in ker se očitno to izplača. Vsi socialni transferji pri marsikaterem skupaj znašajo toliko, kot znaša minimalna plača. In leva vlada na čelu z Levico podpira nedelo in s tem ustvarja še več revežev. To je zgrešena politika. Ta proračun prav tako ne stimulira in ne razbremenjuje podjetij, da bi se delo izplačalo. Zaradi neučinkovite socialne politike, ki nagrajuje predvsem iznajdljive, zmanjka denarja za tiste, ki socialno pomoč resnično, potrebujejo, za invalide, ki so za delo nezmožni. Zato so invalidske pokojnine sramotno nizke, zato invalid na mesec prejme dvesto šestinpetdeset evrov, invalidnine. Nekdo drug, ki je zdrav in pa sposoben za delo, prejme pa štiristo evrov denarne socialne pomoči. To ni pravično in ni pošteno do tistih, ki delajo. To prav tako ni socialno naravnan, proračun, dobra socialna politika in dobro naravnan socialni proračun daje tistim, ki ne more delati, da ima vsaj toliko, kolikor je prag revščine. V tem proračunu je za dva cela pet milijarde več sredstev, ko leta dva tisoč štirinajst, a le za osemdeset milijonov evrov za investicije. Vse je šlo za plače, socialne transferje, razne transferje, nevladnim organizacijam, za razne študije, raziskave, od katerih nimamo praktično nobenih koristi. Še računsko sodišče je dalo negativno, mnenje, načrtovana sredstva za vzpostavitev sistema dolgotrajne, oskrbe. Ne znate počrpati evropskih sredstev, znate pa izčrpavati gospodarstvo in pa narod. Medtem ko nam evropski evri dobesedno ležijo v omari, mi za študije in raziskave dolgotrajne oskrbe in pa domov za starejše namenjamo neverjetnih štiriinsedemdeset cela pet, milijona evrov, namesto da bi s tem denarjem zgradili deset domov za starejše. Od leta dva tisoč sedem nismo zgradili nobenega, doma za starejše, medtem ko že danes trka, enajst tisoč, prosilcev, da se populacija, stara. Veliko je bilo govora, da je ta proračun socialno naravnan. Težko vam verjamem, ko imajo naši invalidi in pa otroci s posebnimi potrebami, potreba, potrebe po sedem do deset plenic na dan, ta država pa jim nameni dve plenici. To ni socialna država in to ni socialno, naravnan proračun. Podobno je v zdravstvu, pogovarjamo se o ukinitvi dodatnega oziroma dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, ki ga sploh ne bi potrebovali, če bi razbili monopol, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in bi uvedli konkurenco. Tukaj je ključni problem, ne pa v ukinitvi dopolnilnega zavarovanja, in težko se je boriti proti argumentom Levice, ki potrebuje reveža, potrebuje pacienta, ker na tem gradijo svojo politiko in zavajajo naše državljane, da če ne bodo rabili plačati petintrideset evrov, bodo prej prišli na vrsto za zdravstvene storitve. Manj denarja, manj muzike. Rešitev je razbijanje monopola, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, vendar verjamem, da je težko, ker je dregati v žakelj s tremi milijardami resnično ni enostavno. Gor je prisesano preveč pijavk. Ob tem se sprašujem, kam poniknejo milijarde v zdravstvu, če vas, ves čas poslušam, da je denarja v sistemu dovolj, kako naj si razlagam današnjo novico, da je UKC zaradi pomanjkanja kadra omejil sprejem pacientov. Kam pa naj grejo tisti, ki potrebujejo zdravstveno oskrbo? Tukaj se socialno naravnan proračun konča na tem mestu. Jaz prihajam iz Savinjske doline, in ne morem mimo tretje razvojne osi, kjer bomo za gradnjo tretje razvojne osi porabili na stotine in stotine milijonov evrov z nespametno izbiro trase, medtem pa imamo tri najslabše ceste v državi, Andraž oziroma Polzela-Velenje, Šentrupert, Logarska dolina in pa Vransko. Šentrupert in so nujno potrebne obnove, gradimo pa cesto, ki bo na trinajstih kilometrih vsebovala sedemnajst infrastrukturnih objektov, šest tunelov, enajst dvojnih viaduktov, z lopato mečemo denar skozi okno, ko bi lahko s tem denarjem obnovili vse te ceste pa še katero koli drugo v državi. Vsako leto poslušamo, da je proračun razvojno naravnan, če bi bili proračuni razvojno naravnani, si dobro zapomnite, bi Koroška že zdavnaj dobila to hitro cesto, je pa naravnan za gradbene barone. To pa je, da bodo ti gradili še več in da bodo gradili še dražje. Korošci pa bodo še vedno čakali na to hitro cesto, medtem pa bomo čakali v kilometrskih zastojih in se, vozili po uničenih, cestah zaradi zgrešene infrastrukturne, politike. Kako je lahko proračun razvojno naravnan, če se zmanjšujejo sredstva direkciji za infrastrukturo, za obnovo državnih cest in pa železniške infrastrukture ni sredstev, seveda so, sredstva so, učinkovito vodenje, državnih infrastrukturnih projektov je, tukaj so sredstva. Sprejemamo največji proračun, denarja za obnovo cest je pa manj. Tudi zaradi tega razloga proračuna za leto dva dvajset in dva enaindvajset ne morem podpreti. Hvala lepa.